Heute Nacht verstarb unser langjähriger Kollege Wilfried Martens.

19. April 1936, war der amtierende Präsident der Europäischen Volkspartei. Der Kollege Martens hat eine lange politische Karriere in seinem Heimatland, in Belgien, eine lange politische Karriere auf der europäischen Ebene, eine lange politische Karriere hier im Europäischen Parlament gehabt. Herr Kollege Martens war von 1979 bis 1992 mit einer kurzen Unterbrechung Premierminister des Königreiches Belgien. Herr Kollege Martens hat von 1994 bis 1999 die Fraktion der Europäischen Volkspartei hier im Europäischen Parlament geführt.

Sein ganzes politisches Leben hat dieser Mann in den Dienst der europäischen Integration gestellt. Herr Martens war einer der herausragenden Repräsentanten der Benelux Gemeinschaft, deren Gründung ein Teil des Gründungsprozesses der Europäischen Gemeinschaften war und deren Beitrag zur Integration Europas nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Herr Martens war ein Mann, der als tief überzeugter Katholik aus seinem Verständnis der katholischen Soziallehre ein herausragender Politiker der christdemokratischen Bewegung in Europa war. Das Leitmotiv von Wilfried Martens war aber immer, dass der Beitrag der nationalen Staaten im Nachkriegseuropa darin bestehen muss, das Trennende in diesem Kontinent zu überwinden durch die Zusammenarbeit von Staaten und Völkern über die Grenzen hinweg, weil wir von ihm immer wieder die Botschaft bekamen Gemeinsam ist Europa stark. Wenn Europa gegründet ist auf den Werten der Toleranz, des Respekts, der Demokratie und des Willens, im Recht der Meinung des Anderen das eigene Recht zu erkennen, dann geht Europa einen guten Weg. Mit Wilfried Martens verlieren die Kolleginnen und Kollegen der Europäischen Volkspartei ihren herausragenden Parteiführer, das Königreich Belgien einen großen belgischen Staatsmann, die Europäische Union einen großen Europäer.